Democratie vraagt erom dat mensen kunnen controleren of het besluit wat voor ze genomen is het juiste besluit is. We hebben tegenwoordig geen directe democratie meer, we hebben volksvertegenwoordigers en we hebben ministers in bijvoorbeeld de Europese Raad. Maar het is nog steeds van het grootste belang dat wat wij doen door een ander gecontroleerd wordt. En het lijkt erop dat de christendemocraten in dit Huis nog een soort ouderwetse vorm van bestuur willen, namelijk Gaat u maar rustig slapen, wij zorgen wel voor u en alles komt goed. Maar juist in een Europa van 27 lidstaten, of misschien 26 lidstaten plus één, is het zeer cruciaal dat we kunnen afwegen welk land of welke groep voor welk belang staat. Fouten kunnen gemakkelijker gemaakt worden achter een dichte deur dan achter een open deur. Dus zullen we de Europeanen toegang moeten geven tot besluitvorming.

Hoe weet je nu zeker dat jouw minister voor jou het beste gedaan heeft? Dat kan hij je thuis wel vertellen, maar je kunt het niet controleren. En dat is waar dit Europees Parlement voor moet staan. Dat de Commissie en de Raad en ook de christendemocraten uitstralen nee hoor, dat is eigenlijk alleen maar lastig en daar willen we de Europeanen niet mee lastigvallen, dat kost alleen maar tijd en we zouden de lobbyisten aan tafel noden, dat vind ik naïef.

Daarom vraagt het Europees Parlement én vragen de Europeanen om openheid van zaken.